í frumvarpinu er lagt til að eftirtalin lög falli brott fyrstu lög um myndlista og handíðaskóla íslands númer þrjátíu og átta nítján hundruð sextíu og fimm með síðari breytingum önnur lög um leiklistarskóla íslands númer þrjátíu og sjö nítján hundruð sjötíu og fimm með síðari breytingum þriðja lög um landgræðslustörf skólafólks númer fimmtíu og átta nítján hundruð sjötíu og fjögur með síðari breytingum fjórða lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn númer hundrað og tólf nítján hundruð sjötíu og sex með síðari breytingum tilurð þessa frumvarps má rekja til þess að við undirbúning frumvarps til nýrra laga um stjórnarráð íslands kom í ljós að í íslenska lagasafninu voru nokkrir lagabálkar sem vörðuðu ráðuneyti mennta og menningarmála en láðst hafði að fella brott við setningu nýrra laga um sama málefni afdrif þeirra verkefna sem framangreindir lagabálkar fjalla eru í stuttu máli þessi lög um myndlista og handíðaskólann sem ég nefndi fyrst um það að það segja að við stofnun listaháskóla íslands fyrsta ágúst nítján hundruð níutíu og níu varð myndlista og handíðaskólinn að sérstakri myndlistar og hönnunardeild innan skólans í öðru lagi voru það lög um leiklistarskóla íslands sem ég nefndi hér áðan leiklistarmenntun á háskólastigi á íslandi hófst á vegum hins sama listaháskóla íslands og leiklistarskólinn rann inn í hann fyrsta ágúst árið tvö þúsund í þriðja lagi eru það lög um landgræðslustörf skólafólks en þau voru sett á þjóðhátíðarárinu nítján hundruð sjötíu og fjögur en ákvæðum þeirra hefur hins vegar ekki verið framfylgt um langa hríð að mati mennta og menningarmálaráðuneytis samrýmast þau ekki núverandi skólaumhverfi og reglum um vinnu barna og ungmenna í fjórða lagi eru það lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn en þeim var þeim ætlað að samræma ákvæði laga um dagvistarheimili en hefur láðst að fella þau brott sviði samþykkt heildarlaga um leikskóla